Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen gemeinsam die Menschen in Nordafrika in ihren legitimen Zielen unterstützen. Die Menschen dort bestimmen den Weg, aber wir müssen dann, wenn sie uns um Hilfe bitten, bereitstehen, unmittelbar mit humanitärer Hilfe. Deswegen ist es gut, dass ECHO vor Ort in Tunesien und Ägypten bereits anwesend ist. Aber wir erleben derzeit einen realen Stresstest für die Kapazitäten und Fähigkeiten der EU und ihrer Mitgliedstaaten, denn wir müssen alles gleichzeitig tun Eigene Bürger ausfliegen, Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten mit dem Notwendigsten versorgen und nach Hause transportieren, uns um die in der EU ankommenden Bootsflüchtlinge kümmern und dem illegitimen Machtanspruch eines Diktators entgegentreten.

Drittens Unsere im Sicherheitsrat vertretenen Mitgliedstaaten sollten gemeinsam einen Antrag zur Errichtung einer Flugverbotszone einreichen, über den dann kurzfristig abzustimmen ist. Viertens Wenn der Sicherheitsrat durch ein Veto blockiert ist, sollten wir die Entwicklung regionalen Völkerrechts unterstützen. Das heißt, wenn die Afrikanische Union und die Arabische Liga und die EU sich einig sind, sollten wir gemeinsam einen Weg in der Region finden, um mit geeigneten Mitteln die Flugverbotszone zu implementieren.

über eine Freihandelszone den Ländern die Entwicklungsmöglichkeiten geben, damit die Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft finden können.